Hvala za besedo in hvala za vprašanje. Poudarila bi, da strokovne delavke in strokovni delavci še vedno opravljajo delo na enotah centrov za socialno delo in ostajajo v lokalnem okolju, kjer njihovi uporabniki pomoč tudi potrebujejo. Namreč, ključno je ljudem omogočiti čim večjo dostopnost do socialnovarstvenih storitev ter druge vrste pomoči. Strokovni delavci svoje delo opravljajo v rednem, osemurnem delovnem času. V primeru nujnih primerov pa delujejo v okviru interventne službe tudi izven svojega delovnega časa. Pred izvedeno reorganizacijo centrov za socialno delo, je bilo organiziranih dvanajst regijskih služb. V posamezni regijski službi je delovala tudi interventna služba, ki pa je pokrivala območje večih centrov za socialno delo. Za samo reorganizacijo centrov za socialno delo, na način, da imamo sedaj le šestnajst pravnih subjektov, je pri vsakem javnem zavodu oblikovana skupna strokovna služba. Del te strokovne službe pa je tudi interventna služba. Le-te niso več ustanovljene na za območje delovanja več centrov za socialno delo. Interventna služba izvaja tako naloge posredovanja v vseh nujnih in neodložljivih primerih na podlagi obvestila policije, kadar gre za mladoletnega otroka, ki je ogrožen, v stanju brez brez staršev, žrtev nasilja v družini, ki jo je potrebno namestiti v varno okolje, osebo, ki je odvzeta poslovna sposobnost ali je nad njo podaljšana roditeljska pravica in ostane brez varstva ter oskrbe, ter starejšo osebo, ki je brez svojcev in se znajde v hudi stiski. Interventna služba mora skrbeti za vsa nujna opravila, ki zmanjšujejo ogroženost žrtve nasilja. V okviru interventne službe se osebam nudi prva socialna pomoč. Osebna pomoč je namestitev v varno okolje, v kolikor se to izkaže za potrebno v konkretnem primeru. Interventno službo izvajajo strokovni delavci, zaposleni na centru za socialno delo, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje storitve prve socialne pomoči ter izvajanje nujnih ukrepov za varovanje koristi, po zakonu, ki ureja družinska razmerja. Interventna služba se izvaja izven poslovnega časa centra za socialno delo. Interventna služba je torej nova naloga centrov za socialno delo in izvaja naloge posredovanja vseh nujnih in neodložljivih primerih na podlagi obvestila policije, v primerih zaznanega nasilja v družini, ogroženosti otroka, kadar oseba, ki nima poslovne popolne poslovne sposobnosti, ostane brez varstva in oskrbe, ali gre za starejšo osebo, ki je pri svojcu in se znajde v hudi stiski. Glede števila socialnih delavk in delavcev, ki spremljajo stanje na terenu - uvodoma želim pojasniti, omeniti, da je na centrih za socialno delo skupno zaposlenih tisoč devetsto ljudi, od tega jih je tisoč tristo zaposlitev financiranih z državnega proračuna, za opravljanje redne dejavnosti centrov za socialno delo. Izmed izmed teh, strokovno delo opravlja tisoč trideset zaposlenih, preostali opravljajo administrativno- tehnična opravila. V tem sklopu so zajeti strokovni delavci, ki opravljajo socialnovarstvene storitve, izvajajo javna pooblastila ter druge naloge. Sem sodijo tako strokovnjaki s področja obravnave otrok in družina, nasilja v družini, odločanje o pravicah iz javnih sredstev ter naloge in drugih področnih predpisov. Na vprašanje, ali je lansko preoblikovanje centrov predvidevalo tudi reševanje kadrovskega manka terenskih socialnih delavcev - ravno zaradi zavedanja kadrovske podhranjenosti centrov za socialno delo, smo na ministrstvu pristopili k reševanju te situacije, na način, da je že v letu dva sedemnajst in dva osemnajst, te javne zavode, se "zaokrepilo" za približno enajst odstotkov, kadrovska krepitev pa se nadaljuje tudi v letošnjem letu, z dodatnimi triinsedemdesetimi zaposlitvami. Novi kadri so bili dodeljeni tako za strokovne kot tudi administrativne naloge, saj smo pri vsakem centru za socialno delo izhajali iz njegove konkretne kadrovske situacije. Strokovni delavci opravljajo naloge v skladu s predpisanimi standardi in normativi, ki so določeni za posamezne vrste nalog, svoje naloge pa opravljajo tudi v pisarnah, kot tudi na terenu, na primer z obiski na domu, kakšni razdelitvi, kot je konkretni primer zahtevka. Na vprašanje, v kolikšni meri se je izboljšala učinkovitost terenskih slušb, o konkretnih rezultatih reorganizacije bi v tem trenutku še težko govorili, v ker je le še kratek čas po izvedeni reorganizaciji. Poudariti pa želim, da je bistveno to, da so sedaj interventne službe organizirane pri vsakem izmed šestnajstih centrov za socialno delo in se posameznim centrom za socialno delo v tem delu ni potrebno regijsko združevati. Na vsakem novoustanovljenem centru za socialno delo delujejo tudi mobilni timi, ki združujejo največje strokovnjake v celotni regiji z različnih področij, kot so psihologi, pravniki, klinični psihologi in drugi profili. V posebno zahtevnih primerih ti strokovnjaki nudijo podporo vsaki enoti na način, zagotavljajo poleg dobrega strokovnega pristopa tudi enotno prakso v območju. Zdaj, kar se tiče kadrovskega bazena usposobljenih, socialnih delavk in pa delavcev, poudariti želim, da na področju socialnega varstva delajo različni strokovni profili, strokovni delavci na področju socialnega varstva, ki so končali fakulteto za socialno delo, tudi psihologi, pedagogi, ki imajo končano upravno, pravno, smer, sociološke in teološke smeri, biopsihologi. Vsi opravljajo različne socialne varstvene storitve tudi na centrih za socialno delo ...